Doamna președintă, domnule comisar, este o bucurie pentru mine să prezint în plenul Parlamentului European primul raport dedicat pescuitului recreativ. Sigur, pescuitul recreativ este considerat un hobby, dar este un hobby care ține de patrimoniul cultural, de tradițiile multor comunități din zonele costiere și insulare. Este o activitate care are o influență economică din păcate ușor ignorată în politicile noastre comune de pescuit.

Iar în ceea ce privește pescuitul în ape dulci, care se întâmplă în marea majoritate a statelor europene, peste 25 de milioane de cetățeni europeni sunt implicați, iar industria aferentă acestei activități de pescuit o reprezintă circa 25 de miliarde de euro. Sigur, este un domeniu care ține de subsidiaritate, dar este un domeniu care va avea un rol important în ceea ce numim noi economia albastră și în economia circulară. Din păcate, datele științifice în momentul de față sunt insuficiente pentru câteva specii de pește. Ele sunt prezente, dar este nevoie, pentru o definiție coerentă a acestei activități, să avem un suport științific solid. Și fac apel la Comisie să sprijine și să impulsioneze colectarea de date științifice cu privire la pescuitul recreativ în statele membre pentru a avea o viziune foarte clară asupra acestei activități, pentru a avea o definiție relativ unitară pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Pescuitul recreativ este diferit în fiecare stat, așa cum spuneam, face parte dintr un dat cultural al multor comunități, dar, adesea, pentru foarte multe comunități, este un pescuit de subzistență și unica sursă de hrană pentru comunitățile din zonele periferice în special. Activitatea economică care se poate desfășura și care poate aduce foarte multe locuri de muncă în Uniunea Europeană trebuie, de asemenea, susținută și fac apel la Comisia Europeană să includă pescuitul recreativ printre temele anului aferente proiectului EDEN pentru un turism sustenabil și să ne inițieze în fondul COSME proiecte pentru promovarea turismului generat de pescuitul recreativ. Este foarte important să dăm o șansă de diversificare a opțiunilor economice în comunitățile care sunt marginalizate și sunt dependente ca mediu înconjurător de acest tip de pescuit. Cerem, de asemenea, Comisiei Europene ca, în baza definiției din 2013 a Consiliului Internațional pentru Exploatarea Apelor Maritime, să încercăm o definire clară a acestei activități în viitoarea politică de pescuit cerem, de asemenea, un suport financiar pentru activitatea științifică de cercetare în domeniu, pentru colectarea de date în vederea stabilirii nivelului stocurilor de pește. Cu siguranță, toate acestea vor contura un rol al pescuitului recreativ în politica comună de pescuit. Credem că fondurile din FEPAM trebuie să fie destinate și acestei activități pentru că, într o perioadă în schimbare, cu provocări climatice, cu provocări care țin de chestiunile de hrană, pescuitul recreativ este o șansă nu numai de recreere, dar și de viață.